A szerződéseket be kell tartani, ez egy régi római jogi alapelv, máig senki nem vonja kétségbe, és ez még akkor is így van, ha a válság számos országban nehéz, bonyolult helyzeteket, komoly belpolitikai vitákat eredményez. A saját országainkban is megéljük ezt, mégis egymást is folyamatosan arra szorítjuk, hogy azokat a megállapodásokat, amiket kötöttünk legyenek belső megállapodások, vagy külső megállapodások tartsuk be. Ami itt történt, az nem véletlen megsértése egy szerződésnek, hanem úgy tűnik, hogy nagyon is tudatos eltérés a szerződéstől. Itt legalább három olyan pont van, ami tudatos megsértése a szerződésnek. Nem lehet diszkriminálni a tagországok között, itt diszkriminálnak a tagországok között.

És harmadik megsértése a szerződésnek, hogy a megállapított kvótának fölötte kell lennie az utolsó irányadó kvótának, itt pedig pont fordítva van, alatta van annak, háromezer helyett kétezer főben határozzák meg.

És negyedszer pedig nem volt egyeztetés, mielőtt bevezették ezeket az intézkedéseket. Ez pedig egy olyan elem, ami a jó szándékot vonja kétségbe, tehát egyetértek Busuttil kollégámmal határozott, egyértelmű kiállást várunk az Európai Bizottságtól, és ez a svájci rendelkezés, a szerződés megsértése elfogadhatatlan.